forseti sem fulltrúi formanns efnahags og skattanefndar vil ég mæla fyrir máli sem varðar breytingu á lögum um laun forseta íslands númer tíu nítján hundruð níutíu efnahags og skattanefnd leggur til að fyrstu málsgrein fyrstu megingreinar sjöundu grein laganna orðist svo handhafar forsetavalds samkvæmt áttundu grein stjórnarskrárinnar skulu samanlagt njóta sem svarar til fimmtungs launa forseta þann tíma sem þeir hverju sinni fara með forsetavald um stundarsakir lög þessi skulu öðlast gildi fyrsta september tvö þúsund og níu í greinargerð með frumvarpinu segir samkvæmt sjöundu grein laga um laun forseta íslands skulu handhafar forsetavalds samkvæmt áttundu grein stjórnarskrárinnar samanlagt njóta jafnra launa og laun forseta eru þann tíma sem þeir hverju sinni fara með forsetavald um stundarsakir og skulu launin skiptast að jöfnu á milli þeirra byggist það á annarri málsgrein níundu grein stjórnarskrárinnar en þar segir að ákveða skuli með lögum greiðslur af ríkisfé til forseta og þeirra sem fara með forsetavald með frumvarpinu er lagt til að þessar launagreiðslur handhafanna verði lækkaðar þannig að þeir njóti samanlagt fimmtungs launa forseta þann tíma sem þeir hverju sinni fara með forsetavald um stundarsakir er frumvarpið liður í stefnu stjórnvalda að ná fram hagræðingu og sparnaði í ríkisrekstri sem jafnan er ákveðinn með lögum um ráðstafanir í ríkisfjármálum og hefur því verið til efnislegrar umfjöllunar í efnahags og skattanefnd greiðslur þessar hafa numið um tíu milljónir króna síðastliðin fimm ár á núverandi verðlagi og lækka því í tvær milljónir króna verði störf handhafanna framvegis áþekk því sem verið hefur lækkunin er ákveðin með hliðsjón af því að eðli málsins samkvæmt eru störf handhafa forsetavalds að mestu takmörkuð við lögbundin störf svo sem staðfestingu laga og þess háttar þegar forseti íslands er erlendis en ekki heimsóknir móttökur setningarávörp og annað af því tagi sem meðal annars felst í störfum forsetans óheimilt yrði hins vegar talið vegna ákvæða annarrar málsgreinar níundu grein stjórnarskrárinnar að fella þessar greiðslur niður með öllu og því lagt til að þær verði lækkaðar verulega eftir sem áður er gert ráð fyrir því að handhafar forsetavalds fái greiddan útlagðan kostnað vegna starfans eins og ákvæði er um í annarri málsgrein sjöundu grein laganna að þessu sögðu leggur efnahags og skattanefnd þetta til og vonast til að málið að farsæla meðferð